Señor presidente, señor comisario, quiero lamentar que hayamos tardado diez años en convertir en legislación europea estas recomendaciones del ICCAT para los túnidos en el Atlántico, algo completamente ajeno a la voluntad y habitual diligencia del ponente de este informe, el señor Mato, al que quiero agradecer su excelente trabajo. Así, se ha perjudicado nuestra credibilidad y capacidad de liderazgo en el campo de la sostenibilidad y el impulso de buenas prácticas pesqueras, tanto por el tiempo transcurrido como por lo obsoletas que han quedado algunas de las recomendaciones. Por esa vía podemos generar inseguridad jurídica como la que afecta, por ejemplo, al pez espada, con un plan de conservación que se aplica a los operadores, pero que no se ha traspuesto aún a la legislación comunitaria pese a tratarse de un proceso simple. Al menos, y gracias a las aportaciones de la Comisión de Pesca, hemos añadido a las medidas de protección y conservación algunas consideraciones que las conectan mejor con los criterios de la política pesquera común para la gestión de los stocks pesqueros. Así, nos obligamos aplicar criterios más transparentes a la hora de adjudicar cuotas de captura entre los Estados miembros. Igualmente, apoyaremos las flotas artesanales por su menor impacto sobre el medio y por su decisiva aportación al mantenimiento de una actividad económica sostenible y la posibilidad de obtener así recursos para poder diversificar las fuentes de renta en las zonas costeras. Es fundamental también priorizar la utilización de artes selectivas de bajo impacto y no imponer obligaciones adicionales a los barcos europeos sobre las que deben cumplir los de los países terceros al contrario, es necesario que los buques de terceros países cumplan con las mismas exigencias que los buques europeos, por ejemplo, en el caso de los trasbordos en altamar. Es igualmente un avance incorporar la pesca recreativa al ámbito de aplicación. Y, finalmente, no me cansaré de insistir en la necesidad de que los Estados miembros acepten de una vez la aplicación íntegra del artículo 43, apartado 2, y el artículo 43, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que incluye los temas pesqueros en el procedimiento legislativo ordinario y que debe favorecer una adjudicación más transparente de las cuotas. Necesitamos planes de gestión a largo plazo, con adjudicaciones sobre la base de procedimientos conocidos y pactados, que estén basadas en datos científicos solventes sobre cuál es el estado de los stocks y unas cuotas previsibles en el medio plazo. Este es el mejor favor que podemos hacer a la conservación de las especies y a la estabilidad de la renta del sector pesquero.